Totuși, instrumentele de care dispunem pentru a ne face vocea auzită nu sunt de ignorat. Tratatul de la Lisabona ne oferă, prin intermediul postului de Înalt Reprezentant, un mijloc de a convinge guvernul iranian că drepturile omului nu trebuie îngrădite prin represiune. Ele reprezintă un bun inalienabil al individului și nu pot fi puse sub semnul întrebării de către niciun regim politic. Execuțiile în masă, în special cele ale minorilor, lapidările, discriminarea femeilor, a minorităților, tortura fac parte, din păcate, dintr o enumerare mult mai lungă. Schimbările democratice nu pot fi impuse din exterior, însă Uniunea Europeană trebuie să susțină, în permanență și nu doar la nivel declarativ, oamenii din interior care își riscă zilnic viața pentru a protesta împotriva acestor nedreptăți.